Monsieur le Président, l'événement d'aujourd'hui est un événement surprise. Rappelez-vous nombreux furent ceux qui, lorsque nous avons lancé le processus nous conduisant vers la monnaie unique, nous prenaient pour des fous, disant qu'en aucune façon cette union monétaire entre des pays si disparates ne pourrait fonctionner.

Députés ici et ailleurs, journalistes partout, professeurs de droit, surtout en Allemagne, professeurs de sciences économiques, encore en Allemagne...

le monde nous disait que nous nous lancions dans une aventure qui conduirait l'Union européenne au bord de l'abîme. Nous sommes loin de l'abîme, parce qu'aujourd'hui nous pouvons constater avec satisfaction, presque avec bonheur, que l'œuvre que nous avons